Duurzaam betekent ten slotte een EU met een sterke economie, zodat onze kinderen ook hun kinderen weer een goede toekomst kunnen bieden.

Gaan we verstandig om met bijvoorbeeld bestaande gasinfrastructuur die in de toekomst ook voor andere, duurzamere doeleinden gebruikt kan worden? En kunnen bedrijven mee profiteren van de kansen die de transitie zonder twijfel gaat bieden? Ambitieus, schoon, strategisch en een sterke economie die onderdelen maken de klimaatplannen echt duurzaam.